Investiția în surse de energie regenerabilă este vitală, acum mai mult decât niciodată.

De asemenea, și Comisia trebuie să își revizuiască procedurile și normele de accesare a fondurilor și trebuie să pună accent pe regiuni. Folosirea energiei regenerabile pe regiuni va reduce inegalitățile între acestea, inegalitățile între modul în care oamenii trăiesc și va ridica rata de absorbție, spre beneficiul cetățenilor europeni.